og felur það í sér að alþingi ályktar að fela heilbrigðisráðherra að kanna grundvöll fyrir setningu reglna um takmörkun auglýsinga matvöru sem beint er að börnum ef matvaran inniheldur fitu sykur eða salt með það að markmiði að sporna við offitu einkum meðal barna og ungmenna ráðherra leitist í þessu skyni meðal annars við að ná samstöðu með framleiðendum innflytjendum og auglýsendum um að þessar vörur

eins og menn þekkja er offitan hratt vaxandi heilbrigðisvandamál einkum í hinum vestræna heimi og þar er ísland engin undantekning hafa menn lýst því svo að offitan sé orðinn faraldur í íslensku þjóðfélagi en hún eins og menn þekkja eykur líkur á mjög mörgum sjúkdómum eins og til dæmis sykursýki tvö sem er áunninn sykursýki og hefur hún greinst meðal annars hjá börnum sem er verulegt áhyggjuefni og svo má nefna hjarta og æðasjúkdóma ristilkrabbamein kæfisvefni og ýmsa stoðkerfissjúkdómum mig langar líka að nefna annað mál sem þetta hefur í för mér og það eru ýmisleg félagsleg vandamál eins og einelti og slíkt sem þessi þróun hefur í för með sér ég hef flutt þetta þingmál áður ásamt fleiri þingmönnum en frá því það var flutt síðast þá hafa íslensk yfirvöld ásamt yfirvöldum í evrópu þeim sem eru aðilar að alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni gengist undir evrópusáttmálann um baráttu gegn offituvanda það var skrifað undir þann sáttmála fyrir nákvæmlega einu ári og tveimur dögum það er sautjándi nóvember tvö þúsund og sex og þar eru lagðar línurnar að því hvernig eigi að berjast gegn þessari heilbrigðisvá sem offitan er þar er bent á ýmsar leiðir meðal annars þær sem ég nefni hér í greinargerð með þessari þingsályktun en þar eru auðvitað nefndar aukin hreyfing aukin hollusta og svo framvegis en þar er líka lagt til að stjórnvöld í þessum ríkjum setji reglur um það að beina ekki auglýsingum og markaðssetningu að börnum hérna segir til dæmis í evrópusáttmálanum sérstakt regluverk ætti að innihalda reglur sem draga verulega úr umfangi og áhrifum auglýsinga á orkuríkum mat og drykk einkum þeim sem beinast að börnum með alþjóðlegri skírskotun um hvað varðar reglur um markaðssetningu fyrir börn á þessu sviði sem og reglur um öruggara umhverfi og svo framvegis þar er einnig getið á öðrum stað í þessum sáttmála um mikilvægi þess að hugað sé að viðkvæmum þjóðfélagsþegnum eins og börnum og unglingum og reynsluleysi þeirra og trúgirni að það sé ekki gert að féþúfu markaðsaflanna og víðar í þessum sáttmála er getið um þetta og undir liðnum um forvarnaraðgerðir er talið lykilatriði að einstök lönd leggi áherslu á tilteknar aðgerðir og þar eru nefndar aðgerðir sem eru fólgnar í því að minnka markaðsþrýsting einkum gagnvart börnum ég bara vitna í þennan sáttmála sem við höfum undirgengist en síðan það var gert þá hefur nú lítið gerst í þessum málum annað en að þetta þingmál hér er til umræðu á alþingi nú hér er ekki verið að leggja til boð og bönn þó svo að ýmis ríki hafi nú þegar bannað auglýsingar sem beint er að börnum á þeim tímum sem börn eru að fylgjast með fjölmiðlum þá að horfa á sjónvarp bretar hafa til dæmis bannað þetta norðurlöndin hafa líka gefið út

beint að börnum hvað varðar óholla matvöru hér er sem sagt ekki verið að leggja til að við leggjum bann við þessu heldur að heilbrigðisráðherra hæstvirtur beiti sér í því að framleiðendur auglýsendur og innflytjendur taki höndum saman um að beita ekki þessari aðferð í markaðssetningu sinni þarna er náttúrlega líka verið að höfða til bæði siðferðiskenndar og ábyrgðar þessara fyrirtækja og þessara aðila auðvitað er það svo þegar verið er að ræða um hollustu og börn að þar er ábyrgð foreldranna mest og það er ekki dregið úr þeim áherslum hér heldur bent á það að ábyrgð foreldranna er mikil en það kemur ekki í veg fyrir það að aðrir aðilar í samfélaginu axli sína ábyrgð á þessum málum og þeirri þróun sem er orðin og er að verða og fer eykst sífellt hvað varðar aukna offitu og ofþyngd í samfélaginu þess vegna ber að koma í veg fyrir það að sífellt sé verið að ota óhollum mat að börnum og ungmennum án þess að hirða um afleiðingarnar við vitum að kostnaður í heilbrigðiskerfinu fer sívaxandi og að sporna við offitunni er líka leið til að sporna við auknum útgjöldum í heilbrigðiskerfinu og reynt að auka líka lífsgæði almennings og barna hvað þetta varðar

að offita barna aukist enn frekar en orðið er en í dag er það svoleiðis að fimmta hvert barn í evrópu á við ofþyngd að stríða það eru uggvænlegar upplýsingar og þess vegna eru allar þessar alþjóðastofnanir að grípa til aðgerða sömuleiðis hefur evrópusambandið sent frá sér hvítbók núna í haust um baráttu gegn þessari vá og þar er einmitt tekið líka á þessum þætti sem varðar auglýsingar sem beint er að börnum og ríki evrópusambandsins hvött til þess að setja reglur sem koma í veg fyrir að þessari markaðssetningu verði beitt á þennan hátt

ég hef nú mælt fyrir þessu máli áður hér í þingsal og síðan þá hefur ýmislegt gerst í þessum efnum en þó eru engar reglur hér á landi um þetta mál sem er takmörkun á auglýsingum á óhollum mat sem beint er að börnum en ég er sannfærð um að það að núverandi hæstvirtum heilbrigðisráðherra muni taka á þessum málum því hann hefur sagt að hann leggi gífurlega áherslu á forvarnir og þetta er mjög mikill forvarnarþáttur að setja slíkar reglur þetta er auðvitað bara eitt atriði af mörgum það þarf að auka hreyfingu það þarf að tryggja að börn hafi aðgengi að hollum mat bæði í leikskólum og skólum og hvar sem þau eru yfir daginn það þarf að upplýsa foreldra um þessi mál og svo framvegis það eru mjög margir þættir sem þarf að huga að en hér er ég aðeins að taka fyrir einn þátt sem eru þessar auglýsingar því við vitum að börn eru trúgjörn og þau eru viðkvæm fyrir þessum upplýsingum það er líka áhyggjuefni sem komið hefur fram í rannsóknum að flestar auglýsingar sem eru sýndar oft þegar börn eru að horfa á sjónvarp eru matarauglýsingar og þegar þær voru skoðaðar og gerð rannsókn á því mjög sætum drykkjum jafnvel gosdrykkjum og ýmsu skyndibitafæði sem voru sýndar á þessum tíma ég tel að það sé mjög mikilvægt að fjölmiðlar axli einnig sína ábyrgð í þessum efnum og tryggi það að börn séu ekki útsett fyrir auglýsingar sem þessar virðulegi forseti að lokinni þessari umfjöllun þá legg ég til að málið fari til hæstvirtrar heilbrigðisnefndar til umfjöllunar enda er málinu beint til